În primul rând, doresc să felicit raportorii pentru munca depusă în realizarea rapoartelor aflate în dezbatere. Măsurile și acțiunile concrete propuse vizează ca, prin intermediul politicii de coeziune și al fondurilor structurale, să reușim ca, măcar în viitoarea perioadă de programare, să revitalizăm economia și să creștem competitivitatea tuturor statelor membre. Vreau să salut atenția acordată orașelor, cu atât mai mult cu cât zonele urbane au resimțit, poate cel mai pregnant, efectele crizei economice, confruntându se într adevăr cu probleme grave, precum șomajul, discriminarea și sărăcia. Având în vedere rolul cheie al orașelor în realizarea obiectivelor strategiei 2020, precum cele economice, sociale și de mediu, este evident că nu vom putea fi competitivi la nivel global decât dacă vom exploata eficient potențialul de dezvoltare al regiunilor și zonelor urbane, prin intermediul politicii de coeziune. Un aspect deosebit de important se referă la necesitatea promovării investițiilor în infrastructura energetică și a acțiunilor care vizează îmbunătățirea eficienței energetice, atât de importantă în dezvoltarea regională. Fondurile structurale au un rol cheie în realizarea tuturor acestor obiective și, tocmai de aceea, pentru următoarea perioadă de programare trebuie să ne asigurăm că, atât la nivelul Comisiei Europene, cât și al statelor membre, se vor lua măsurile necesare pentru a asigura o rată de absorbție cât mai mare a acestor fonduri, dar și o alocare

Avem nevoie, în primul rând, de proceduri mai simple, mai clare, pentru a reduce birocrația și pentru a asigura consolidarea capacității administrative și, în mod necesar, implicarea reală a autorităților locale și regionale în procesul decizional, dar și o mai mare flexibilitate în alocarea fondurilor europene.